Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, je pense qu'il est quelque peu abusif de dénommer les accords de partenariat économique intérimaires accords Pacifique, puisque, sur les quinze États ACP de la zone, seuls deux d'entre eux sont signataires. À l'évidence, ces accords prennent davantage la forme d'accords bilatéraux que de véritables accords régionaux, accords bilatéraux qui s'écartent des objectifs affichés des APE, à savoir l'intégration régionale.

un véritable instrument de partenariat de développement?

Un échec tel que nombre de pays ACP demandent aux États membres de l'Union européenne d'examiner la possibilité de réviser le mandat de négociation donné à la Commission européenne en juin